Tutaj łamie się podstawowe prawa człowieka i my powinniśmy wszyscy powiedzieć głośno nie. My takiego prawa nie znamy, my takiego prawa nie tolerujemy.